Selbstverständlich gibt es hier messbare und valide Zahlen.

Oder wenn wir uns die Anträge in Estland anschauen Da werden alle abgelehnt.